Výsledkem je dobrá směrnice, která zpřísňuje kontrolu distributorů i obchodníků, zavádí povinné ochranné prvky a kontrolu jejich neporušení. Výrobci budou hodnotit rizika i u pomocných látek, a to vše se provádí již léta například v České republice. Takže je skvělé, že to bude platit pro celou Evropskou unii. Je také potřeba, aby systém nebyl omezen jen na léky na předpis. Nechceme li prohrát náš boj s padělky, budou muset členské státy dospět k vyšší míře integrace i v oblasti zdravotnictví, sjednotit se na zákazu webových stránek nabízejících padělky a zavést inspekce u výrobců ve třetích zemích, jako již probíhají u dovážených potravin.